Mein Kollege aus Deutschland und ich aus Österreich stellen uns natürlich viele Fragen.

Und kann man damit vielleicht im Rettungsschirm auch ein gewisses Grundkapital bilden, sodass man in Zukunft sieht Die Europäische Union ist wirklich gewillt, hier wieder Stabilität einzubringen?